Il nostro giudizio complessivamente per questi cinque anni è un giudizio negativo, ma nel caso di specie del Venezuela, riconosciamo che la Commissione ha fatto sforzi importanti. Ci rammarichiamo per contro del fatto che il Consiglio pochi mesi fa non è riuscito ad approvare una risoluzione a sostegno del legittimo presidente Guaidó per responsabilità del governo della mia nazione, dell'Italia, che non ha voluto sottoscriverlo, una macchia pesante. La situazione è drammatica, come hanno detto i colleghi. Sei milioni di persone che vivono in condizioni tragiche, più di quattro milioni di persone che hanno lasciato il paese, profughi veri che probabilmente non destano l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale perché non hanno alle loro spalle Carola Rackete, George Soros e Roberto Saviano, che si stracciano le vesti per loro, ma sono profughi veri che necessitano di aiuto. Allora noi sosteniamo gli sforzi diplomatici, chiediamo alla Commissione di sostenere il processo di mediazione che si è caricata oggi la Norvegia verso nuove elezioni libere e trasparenti, condividendo l'auspicio della Conferenza episcopale venezuelana, che voglio ringraziare per il grande lavoro che sta facendo e che pochi giorni fa ha chiesto l'uscita di coloro che esercitano illegittimamente il potere e l'elezione nel più breve tempo possibile di un nuovo presidente della Repubblica. Parole sensate, parole misurate di buon senso che devono trovare presto attuazione.